Panie Przewodniczący! Nie ulega wątpliwości konieczność stopniowego ograniczania zużywalności energii oraz zwiększania skuteczności jej produkcji, przesyłu i właściwego wykorzystania. Źródła odnawialne z pewnością mogą przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej Europy, poprawy warunków klimatycznych, a także przynieść szereg oszczędności. Powinniśmy jednakże pamiętać o zróżnicowanym poziomie gospodarczym poszczególnych państw członkowskich. Niektóre już od dawna inwestują w energię odnawialną, dla innych działania takie w chwili obecnej mogłyby przynieść więcej szkód niż spodziewanych korzyści. Dlatego nie w pełni podzielam sugestię narzucania konkretnych celów w tej dziedzinie. Gospodarcze koszty takich przedsięwzięć nie zostały dotychczas skrupulatnie oszacowane. Nie przedstawiono również wiarygodnych ocen odnośnie do finansowania ewentualnego ogólnoeuropejskiego systemu wspierania energii odnawialnej, jakiego domagają się niektórzy posłowie. Warto natomiast bliżej przyjrzeć się niektórym rodzimym zasobom energii, jak choćby źródła geotermalne czy gaz łupkowy.